Jako místopředsedkyně odpovědná za lidská práva bych uvítala opravdu aktivní práci této služby na místě v jednotlivých zemí, kde k problémům dochází, zejména pokud jde samozřejmě o nepokryté násilí na ženách.